Narody Unii Europejskiej usłyszały o zgodzie premierów, a zatem i gotowości niesienia pomocy gospodarkom poszczególnych krajów, miastom czy osobom bezrobotnym. Nie możemy zatem stać w miejscu, bo kryzys pandemiczny trwa i za nami pierwsza fala, być może będzie następna, stąd też powinniśmy działać reaktywnie i szybko. Po prostu nie możemy stać w miejscu. Zacznijmy używać przygotowanych już instrumentów finansowych do walki z dramatem gospodarczym, bo Europa przegra i straci na tym również cała reputacja Unii Europejskiej. Równocześnie, Panie Przewodniczący, chcę dodać, że nie możemy krzywdzić biedniejszych krajów, bo podatek od plastiku uzgodniony na poziomie 0,8 euro i teraz przedstawiany jako 2 euro jest niekorzystny w tej chwili.